Hvala, podpredsednik. Spoštovani kolegice, kolegi! Prometna varnost in varnost udeležencev v prometu se v zadnjih letih v trendu sicer izboljšuje, a smo vseeno vsakodnevno soočeni in informirani o stanju v prometu, ki je še vedno dokaj zaskrbljujoče. Navkljub vsem ukrepom, ki jih imamo, smo še vedno priča visokim številkam v prometnih nesrečah na naših cestah. Za večino teh nesreč so odgovorni alkoholizirani udeleženci v prometu ali pa udeleženci, ki so pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi. Največ prometnih nesreč zakrivijo udeleženci, ki spadajo v starostno skupino med petindvajset in štiriintrideset im letom starosti, ti udeleženci pa žal povzročijo tudi največ nesreč s smrtnim izidom. Številke in podatki o prometnih nesrečah ter smrtnih izidih so se skrbljujoče in terjajo zavedanje od slehernih udeležencev v prometu, da je vsaka žrtev, še zlasti pa smrtna žrtev, nesprejemljiva. Predlog zakona, ki ga je v vložil v Državni svet, si za cilj postavlja izobraževanje in usposabljanje voznikov, to pa naj bi vodilo k povečanju varnosti v cestnem prometu. V naši poslanski skupini pozdravljamo vsakršno zavzetost in aktivnost, ki želi prispevati k zmanjšanju prometnih nesreč in k zvišanju prometne varnosti na slovenskih cestah. Po mnenju predlagatelja zakona naj bi rešitve glede razširjenosti obveznosti oseb, ki so bile napotene na rehabilitacijski program, pripomogle k izboljšanju prometne varnosti. Predlagatelj si je te rešitve po našem mnenju zastavil ambiciozno, vendar imamo v poslanski skupini Socialnih demokratov predvsem pomisleke glede njihove dorečenosti. Kot je že bilo izpostavljeno na matičnem odboru s strani poslancev in Vlade, so te rešitve, ki jih predlaga Državni svet, pomanjkljive in v precejšnji meri nedefinirane. Največ vprašanj in pomislekov se poraja pri vsebini triinpetdesetega člena, ki se nanaša na udeležbo udeležencev v rehabilitacijskih programih. Glede teh rešitev se poslanska skupina Socialnih demokratov strinja, da z ugotovitvami Vlade, ki pravi, da ta predlog zakona ne ureja vseh odprtih vprašanj, ki so bila izpostavljena v natančni preučitvi predloga. Vlada Republike Slovenije je zapisala v svojem mnenju, da si zavezuje, da bojo relacijskih učinkov izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic pripravila predlog, ki bo nadgradil obstoječe ukrepe in tako posledi še zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč ter števila voznikov, ki vozijo pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ter snovi. Socialni demokrati zato ocenjujemo, da so natančne evalvacije ključ do kasnejših sistemskih in celovitih sprememb. Ne smemo pa pozabiti tudi druge aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju stanja na naših cestah, kot so informiranje, izobraževanje, ozaveščanje tako mladih kot tudi starejših izkušenejših voznikov. Poslanska skupina Socialnih demokratov podpira sklep Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, da Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.